Nos oponemos a que se celebre este debate porque no tiene ningún sentido traer a esta Cámara una cuestión interna de un Estado miembro en el que la democracia funciona perfectamente. España es una democracia moderna, abierta, consolidada y transparente. España es un Estado social de Derecho, con una rigurosa separación de poderes, en el que nadie —y digo nadie— está por encima de la ley.

Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas —y especialmente los políticos— debemos acatar, respetar y cumplir las decisiones judiciales.